fer fram umræða utan dagskrár um fyrirhugaðan flutning atvinnuleysistryggingasjóðs málshefjandi er háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson hæstvirts félagsmálaráðherra jóhanna sigurðardóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund